Wir haben uns im AFET Ausschuss viel Mühe und Arbeit gemacht, was man auch daran sieht, dass es hier eine große Übereinstimmung zwischen den Fraktionen gibt. Wir haben dies getan, weil wir glauben, es ist wichtig, dass wir ein geschlossenes Signal abgeben, dass wir diese Östliche Partnerschaft nach wie vor wollen und weiterentwickeln wollen. Ich bin sehr gespannt, wie der Rat mit unseren Vorschlägen umgehen wird, zumal die Erklärung des Gipfels schon geschrieben ist. Ja, der Artikel 49 der Europäischen Verträge gilt. Aber fairerweise müssen wir auch sagen, um keine falschen Hoffnungen zu wecken Wir sind weit, weit weg davon. Dennoch ist das kein Grund zu verzagen. Denn zum Gipfel wollen wir gerne beitragen und zeigen, dass unser Bericht auch attraktive längerfristige Modelle für eine erweiterte Östliche Partnerschaft gegeben hat. Der Beitritt zur Zollunion, Energieunion, Digitalunion, zum Schengenraum bis hin zu den schrittweisen Abschaffungen von Roaming Gebühren gibt eine breite Palette an, wie man diese Östliche Partnerschaft weiterentwickeln kann und sollte. Das gilt zunächst für die assoziierten Staaten.

Wir empfehlen der Kommission, sich stark zu engagieren, damit multinationale oder multilaterale Finanzinstitutionen wie die Europäische Investitionsbank sich stärker engagieren.

Aber wir müssen auch ganz deutlich sagen, dass wir die Östliche Partnerschaft wollen und dass wir Ideen haben, sie intensiv weiterzuentwickeln. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung der verabredeten Reformen. Mit dieser Umsetzung können wir bisher nicht überall zufrieden sein. Der Gipfel darf deshalb nicht nur über das Erreichte sprechen, sondern er muss auch klar benennen, was noch zu tun ist und wo es Schularbeiten zu machen gilt. Dabei geht es ja nicht um Vorschriften, die wir aus Brüssel machen. Jedes Land ist frei in seinen Entscheidungen.

Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit sind wichtig für die Bürger in den Partnerstaaten, und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur über Infrastruktur, Verringerung von sozioökonomischen Unterschieden und Visafreiheit reden, sondern auch beispielsweise über den Kampf gegen Korruption. Es ist auch wichtig für unsere EU Mitbürger, die von uns wissen wollen, wem wir eigentlich mit unseren Maßnahmen nutzen.

Sie wollen hören, dass sich im System etwas bewegt. Lassen Sie mich zum Abschluss eins sagen, ich weiß das ist immer kritisch hier Für die wirtschaftliche und politische Stabilität unserer östlichen Nachbarn sind auch die Beziehungen zu Russland wichtig. Die Sowjetunion existiert nicht mehr, daran müssen sich alle gewöhnen.